Spoštovani, vsem zbranim prav lep pozdrav. Evropska unija ni od včeraj, projekt Evropske unije je veličasten projekt, ki je nastajal več desetletij, začel se je v bistvu leta enainpetdeset s, podpisom listine o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, skratka, moderna združena Evropa je plod sodelovanja celotne generacije, Evropska unija in vse tisto, kar pod to običajno razumemo, se pravi prost pretok ljudi, kapitala, je zagotovo v slovenskem interesu, Slovenija je izvoznik, sedemdeset odstotkov trgovine, še več, poteka v okviru Evropske unije, skratka, vse to je potrebno upoštevati, ko se odločamo o stvareh, ki so povezane z Evropsko unijo, in ne pozabiti da v Evropsko unijo smo se vključili na osnovi plebiscitarne odločitve, referendumske odločitve, in to z zelo visoko stopnjo soglasja, ki je bila izražena s strani ljudstva na tem referendumu. Gospe in gospodje, Evropa, taka, kot smo se vanjo vključili, izginja pred našimi očmi, danes je Evropa pred izzivi, ki so taki, da si jih očetje moderne združene Evrope, utemeljene na vrednotah, pred desetletji najbrž niti v najbolj morastih sanjah niso mogli predstavljati, danes Evropa pade na treh ključnih točkah: prva je, da Evropa ne brani svojih zunanjih meja in ne brani varnosti svojih državljank in državljanov, tako kot bi si ti to zaslužili, obstaja star rek, da obstaja samo tista mednarodna skupnost in tista država, ki brani svoje zunanje meje in jih brani dosledno, Evropa tega ne dela, razlogi za to so predvsem politične narave, sredstva za to Evropa ima ves čas, ni pa politične volje, ali na ta temeljni izziv, zaradi katerega je že prišlo do sprememb v Evropi, do sprememb v evropski politiki do tako velikih premikov, kot jih ni bilo prej v vseh desetletjih, odgovarja, ustrezno, pač akt, ki je pred vami zagotovo ne, problem Evrope je tudi v tem, da so ogrožene nekatere temeljne pravice, na prvem mestu postavljam in poudarjam ogroženost pravice do svobode govora, do svobode izražanja svojega mnenja, to je problem, ki bo vsekakor tudi, če ste spremljali nastopni govor predloga za ministra, o katerem bomo odločali še danes verjetno, vsekakor je to problem, ki se vse bolj pereče postavlja tudi v Sloveniji, kje so zdaj tiste besede očetov moderne združene Evrope, ki so rekli: "Morda se z vami ne strinjam, morda se mi zdijo vaše besede pregrobe, prehude, ampak storil bom vse, da boste imeli pravico to povedati, ne." Danes v Evropi žal prevladuje vse bolj tista levičarska sintagma, ne: "Naredili bomo vse, samo da vi tudi slučajno imeli nikjer več možnosti povedati svoje besede, če pa jo boste, boste pa za to sankcionirani." Vsi govorijo o sovražnem govoru, koliko besed ste v to že slišali, tudi od predsednika vlade, pa v Evropi, pa gospe in gospodje, sovražni govor sploh ni enoznačno definiran v modernem pravu. A to veste? Potem si vsakdo predstavlja nekaj drugega in je ogromno proste presoje in polja, ki seveda potem pomeni grobo kršitev človekovih pravic, vse, kar bi bilo dopustno storiti na tem področju, bi bilo dopustno storiti samo na osnovi pravne veljavne pravnomočne odločbe sodišča, ne pa se zatekati k administrativnim ukrepom, skušnjava, v katero bo v kratkem, kot se kaže, žal zdrsnila tudi sedanja vlada, ne, oziroma Slovenija z njo, to je nekaj, pred čemer opozarjajo vsi najuglednejši ustavni pravniki, je svoboda govora dobrina, ki je izjemno občutljiva, in, veste, od vseh definicij sovražnega govora je v bistvu edina, o kateri obstaja sorazmerno visoka stopna konsenza, pa še ta ni enoznačno definirana v pravnih aktih, tista, da je to tisti govor, ki vzpodbuja sovraštvo in nestrpnost in ima tudi potem konkretne negativne posledice, pazite, in je vmes, ne, danes se v Evropi sodi ljudem po nekaterih državah ali pa se jim izreka vrhunske administrativne kazni zgolj zato, ker so širili dokumentarne posnetke zločinov islamistov in zraven recimo napisali, ali akt, ki je pred vami, odgovarja na ta izjemno pomemben izziv, kajti če ni svobode govora, je demokracija samo farsa. Žal na to ne odgovarja. Tretji problem je vprašanje vrednot. Danes vrednote, na katerih je bila utemeljena moderna združena Evropa, niso več spoštovane ali pa so sprevržene do te mere, da na koncu ne veš več, kaj bi si pravzaprav mislil. Tudi sam osebno se seveda pridružujem vsem čestitkam ob, osmem marcu, mednarodnem dnevu žensk, še z večjim veseljem, tisočkrat večjim, bom čez nekaj dni čestital za materinski dan, ampak poglejte, to v luči norosti, pač ki v temle hipu obvladuje Evropo, norosti lažnih vrednot, za mene je zelo enostavno reči: "Čestitam vsem ženskam, ker vem, da biološko so moški, ženske in konec, ne." Levica pa ima dlje, mislim, da že devetinšestdeset spolov, ne, in kako imamo zdaj vse najboljše ženskam, happy queer day, happy transgender day, happy ne vem kaj, happy četrti spol. Kako potem lahko komu čestitate še, ne, če vam ni nič jasno, če pa ne, je pa to neiskreno, to, gospe in gospodje, je vprašanje temeljnih vrednot, kajti vsaka politika mora temeljiti na vrednotah, če ta politika ne temelji na vrednotah, zgodovina uči, je potem to fašizem, ni utemeljen na lažnih vrednotah in še nekaj, je recimo v Evropi velikanski problem, da do stvari ni enakih meril. Zločin, gospe in gospodje, je zločin, pa kdorkoli ga je naredil, če je nekdo ubil otroka, je popolnoma vseeno, v imenu katere ideologije je bil storjen, je bil v imenu fašizma komunizma, nacizma, socializma, česarkoli, zločin je zločin, in tudi tem vrednotam se čedalje bolj slabo piše v moderni združeni Evropi in tudi na to, gospe in gospodje, ta resolucija, ki je pred vami, nič ne odgovarja. Na vprašanje temeljnih vrednot, zagotovo smo vsi za to, da se spoštuje pravice manjšin, da se spoštuje strpnost, ampak ko pa pride do tega, da ti manjšina vsiljuje svoje vedenje in svoje vzorce, svoje miselne vzorce, kot edine dopustne, to seveda nima več nobene zveze s strpnostjo, ne, ampak je njeno popolno nasprotje, in to nestrpnost, in če se to še poskuša sankcionirati, potem je to ogromen problem in danes se otrokom že v osnovnih šolah vsiljuje ideologija, ne, kot nekaj popolnoma naravnega, pa to ni naravno, gospe in gospodje, in to je problem problem tega, da se moderna Evropa ne gradi na temeljnih vrednotah, na tistih vrednotah, kot je bila ustanovljena nekoč, danes Evropa ne potrebuje uvažanja milijonov ilegalnih migrantov ali pa legalnih, kar se zdaj z marakeško pogodbo poskuša vse to legalizirati, potrebuje več rojstev, potrebuje več veselja do življenja, potrebuje politiko, kot jo je predstavil gospod Orbán na Madžarskem, in jo tudi že uspešno izvajal. Da se vsakega otroka, ki se rodi v Evropi, jemlje tudi kot prihodnost Evrope, to, gospe in gospodje, je edina realna prihodnost Evrope, Evropa, v kateri bo spoštovan vsak posameznik, v kateri bodo spoštovane vse temeljne vrednote, v kateri ne bo lažnih vrednot, v kateri bo spoštovana vsaka država, vsak narod in ne bo nobenih prvega in drugega reda, taka Evropa ima prihodnost, drugače se brexit žav ne bo zgodil samo enkrat, ampak se bo v prihodnjih letih še ponavljal in potem Evrope, take, kot smo jo poznali, ne bo več. Na vse to ta resolucija ne odgovarja ali pa odgovarja celo v nekaterih primerih na napačen način, zato ji v SDS nasprotujemo. Hvala za vaše stališče, gospod poslanec gospod ...